Úvodom treba povedať, že ak dnes v Európskom parlamente hovoríme o opakovanom a pretrvávajúcom porušovaní základných ľudských práv, práva Európskej únie, ako aj medzinárodných záväzkov Maďarska, vašou vládnou mocou, vážený pán predseda vlády, je to len preto, že sa ani Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ani Rade Európy, ani Súdnemu dvoru Európskej únie, ani Benátskej komisii, ale ani Európskej komisii nepodarilo dosiahnuť obnovenie fungovania tých základných demokratických mechanizmov, ktoré boli od roku 2011

Spravovanie krajiny štýlom Alexandra Grigorievičova Lukašenka, či novodobých afrických vládcov však nemôže Európske spoločenstvo v našom kultúrnom a civilizačnom prostredí dlhodobo tolerovať. Uvedomte si, vážený pán Orbán, že vaše mocenské ovládnutie justície či mediálneho priestoru bolo súčasne obrovskou stratou práv občanov vašej krajiny, ktorí tak prišli o právo na nestranné a objektívne posúdenie ich sporov či o slobodný, necenzurovaný prístup k informáciám.